hefur verið málefnaleg og dregið fram að mínu mati

að safna liði og fá þann stuðning sem þarf til bæði innan þings og utan til þess að ýta endurreistu sparisjóðakerfi úr vör

þær hugsjónir sem menn hafa verið að ræða hér í dag og voru grunnurinn að sparisjóðakerfinu þegar það fyrst leit dagsins ljóst á nítjándu öld háttvirtur þingmaður einar k guðfinnsson sagði réttilega að stofnfé og hlutafé er ekki það sama um það er nú enginn ágreiningur en ég verð þó að benda á að sú staðreynd að menn fóru í ríkum mæli að líta á stofn fé sem nánast ígildi hlutafjár á síðustu árum fyrir hrun bankakerfisins var eitt af því sem leiddi til þess að sparisjóðakerfið sogaðist niður með bankakerfinu í fallinu á á ekki að vera það sama hvort tveggja er að vísu eigið fé en hluthafar í hlutafélagihvort sem það er banki eða eitthvert annað hlutafélag þeir eiga allt fyrirtækið þeir eiga kröfu á allt eigið fé og allan hagnað þess stofnfjáreigendur í sparisjóði með sama hætti og sambærilegir eigendur að kaupfélögum þeir eiga ekki kröfu á allt eigið fé viðkomandi fyrirtækis þeir eiga sinn hlut og þeir geta fengið á hann eðlilega og heilbrigða og vonandi ágæta ávöxtun en þeir eiga ekki kröfu á afganginn af eigin fé viðkomandi sparisjóðs eða út í það er farið kaupfélags þessu reyndu menn að breyta og tókst að breyta á síðustu árum fyrir hrun bankakerfisins og það var sú leikfimi sem skildi ekki bara sparisjóðakerfið eftir stórskuldugt heldur stofnfjáreigendur líka stórskuldugt nú höfum við þetta þing breytt lögum um fjármálafyrirtæki og sérstaklega ákvæðum sparisjóði á þann veg að það á ekki að vera hægt að leika þennan sama leik aftur ég tel að lögin geri það alveg skýrt og ég vona og trúi því að menn hafi lært nógu mikið af reynslunni til þessa til þess að lögunum verði ekki aftur breytt í það horf sem þau voru þegar mönnum tókst að komast fram hjá þeim grundvallar mun sem er á stofnfé og hlutafé á undanförnum árum háttvirtir þingmenn guðbjartur hannesson spurði um kostnað sem fellur á ríkissjóð vegna sviptinga undanfarinna daga í sparisjóðakerfinu því er til að svara að ríkissjóður verður því miður fyrir tilfinnanlegu tjóni vegna vandræða sparisjóðakerfisins það tjón kom í raun og veru allt fram eða mest fram haustið tvö þúsund og átta tjón vegna lána fyrst og fremst seðlabankans til sparisjóðabankans eða icebank og óbeint til sparisjóða það var verulegt tjón en ég fæ ekki sé að það bætist á það tjón við þessar breytingar

sem vonandi skilar arði og er jafnvel hægt að selja síðar þannig að ef reksturinn gengur þokkalega og helst auðvitað vel fær ríkið það fé aftur með vöxtum þannig að ríkið er að taka ákveðna áhættu eins og allir aðrir sem leggja fyrirtækjum rekstri til eigið fé en hann er ekki núna að niðurgreiða tap annarra eða taka á sig tjón fyrirsjáanlega ríkið ber auðvitað líka áhættu nú þegar hún breytist í raun og veru ekkert við það sem gerðist í síðustu viku vegna yfirlýsinga um að allar innstæður séu tryggar en ég á von á því að eignir bæði sparisjóðsins í keflavík og byrs muni nægja fyrir innstæðum þannig að ekki reyni á það að lokum þetta tveir þingmenn háttvirtur nefndu til sögunnar bandaríska kvikmynd sem heitir groundhog day og vissulega má líkja ýmsu í íslensku samfélagi síðustu missirin við þá ágætu kvikmynd en ég ætla að leyfa mér svona til þess að enda kannski þessa umræðu á björtum nótum að minna á það þessi mynd